Zij die met een Kroatisch of Servisch paspoort visumvrij naar Europa kunnen reizen, en zij die niet een dergelijk paspoort bezitten de Bosnische moslims. Een pijnlijk onderscheid, gezien de recente historie van dit land. Morgen is het aan het Europees Parlement om een signaal af te geven aan Bosnië Herzegovina en aan Albanië. Criteria zijn criteria, en om in aanmerking te komen voor visumvrijstelling zal er aan die vereisten moeten worden voldaan.